Predsednik, predstavniki Vlade, poslanke, poslanci. Lep pozdrav! Zakon o trgu finančnih inštrumentov predstavlja glavno osnovo za regulacijo in ureditev izdajanja, ravnanja in trgovanja s finančnimi instrumenti. Od zadnje finančne krize naprej se tudi za ta sektor oblikujejo nova in poenotena evropska pravila, namen katerih je učinkovito preprečevanje zasebnih tveganj, ki bi lahko povzročila, da bi škodo morali znova poplačati davkoplačevalci in potrošniki. Namen regulacije finančnega sektorja je Evropska unija v zadnjih letih sprejela vrsto novih predpisov, ki od držav članic zahtevajo, da svojo zakonodajo prilagodijo temu okvirju. Njegovi ključni obrisi so določeni z evropsko direktivo, ki je bila sprejeta v letu dva štirinajst. Države članice pa bi jo morale uskladiti z, z nacionalno zakonodajo do konca lanskega leta. V prejšnjem mandatu je bil predlog takega zakona pripravljen, njegov namen pa je bilo bolj celovito urejanje področja. Ker Slovenija že močno zamuja s prenosom direktive je Evropska komisija že pričela s postopki, ki lahko privedejo do visokih denarnih kazni. Zato je danes pred nami zakon, ki se osredotoča na prenos vseh ključnih rešitev, ki jih zapoveduje že evropska zakonodaja. V prvi vrsti gre za status agencije in njeno možnost, da nadzira ravnanja udeležencev na trgu. Nova pravila prinašajo predvsem strožje kriterije ter obveznosti za upravljavce in ponudnike storitev na kapitalskih trgih, pa tudi strožje varovanje pravic potrošnikov. Skupaj z zakonoma, ki ju prav tako obravnavamo danes; zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter zakonom o upravljalcih alternativnih investicijskih skladov, tako ta zakon tvori pravni okvir, s katerim bo Slovenija v celoti prenesla določbe evropskih direktiv v svoj pravni red ter tako zagotovila spoštovanje enotnih pravil na območju celotne Evropske unije. Spoštovani! Pri tem zakonu gre za področje, ki se neposredno ne dotika veliko ljudi. Ravnanja tistih, ki na teh trgih nastopajo, pa imajo lahko velike posledice za nas vse. Prav zato smo Socialni demokrati tu zagovorniki stroge regulacije in lastništva, ki se ne skriva za tujimi imeni. Zavedamo pa se, da so evropska pravila razvita za širok prostor in da lahko predvsem na majhnih trgih povzročijo visoke stroške poslovanja, ki jih ponudniki praviloma prelivajo na potrošnike. Prav tako se ob sprejemanju zakona izpostavljajo vprašanja, ali naš sistem zaščite potrošnikov deluje dovolj dobro tudi na finančnih trgih. Nekateri manjši imetniki vrednostnih papirjev namreč opozarjajo na visoke stroške pri poslovanjih in prenosih dejavnosti, pred katerimi je tudi pred kateri, pred katerimi jih tudi novi zakon ne ščiti dovolj. Stroga regulacija, tudi manjše število ponudnikov, s tem pa izginja konkurenca kot temelj varstva potrošnika. Menimo, da bo vse te težave potrebno kmalu nasloviti, zato od pristojnih, tako ministrstev kot regulatorjev, v prihodnje pričakujemo bolj proaktiven pristop. V poslanski skupini Socialnih demokratov bomo predlog novele zakona o trgu finančnih instrumentov podprli. Enako Enako pa velja tudi za našo podporo novelama zakona o, o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ter upravljalcih alternativnih investicijskih skladov. Hvala.